W moim przekonaniu inicjatywa Wiedza o morzu 2020 to jeden z tych projektów, o którym można powiedzieć dlaczego dopiero teraz?.

Obecnie w Unii Europejskiej nie ma jednej pełnej bazy informacji na temat morza, połowów i floty rybackiej.

Tylko zharmonizowanie tych baz będzie w stanie zagwarantować nam możliwie pełną wiedzę na temat ekosystemu morskiego. Przyczyni się do skuteczniejszej ochrony środowiska morskiego, a jednocześnie będziemy w stanie pogodzić potrzeby fauny i flory morskiej z interesami rybaków i przetwórców.

Jedną z zasad Unii Europejskiej jest przejrzystość. Dzięki podjętej inicjatywie przejrzystość będzie także fundamentem europejskiego rybołówstwa. Jestem pewien, że spotka się to z pozytywną opinią społeczności europejskiej. Obywatel Unii Europejskiej chce wiedzieć, na co przeznaczane są jego pieniądze. Dzięki pełnej bazie informacyjnej będziemy w stanie wydatkować środki lepiej, skuteczniej i, co najważniejsze, będziemy mogli racjonalnie oceniać rezultaty, które dzięki tym pieniądzom osiągamy.